Sytuacja kobiet w Iranie jest niezwykle trudna. Muszą walczyć o prawa podstawowe. Kamienowanie jest jedną z metod egzekucji przewidzianych przez islamskie prawo karne. Gdy zostaną zgwałcone, są karane na równi z gwałcicielem. Pozbawione praw wyborczych i prawnie zmuszane do noszenia hidżabu, kobiety irańskie potrzebują wsparcia. Irańscy obrońcy praw kobiet, w tym obywatele Unii, za działania, które nie mają nawet znamion przestępstwa, skazywani są na długoletnie kary więzienia. Pretekstem do takich kar jest na przykład kontakt z przedstawicielami Unii Europejskiej, ONZ czy kontakt z mediami. Rząd irański dąży do zacieśnienia stosunków z Unią Europejską, więc powinien zostać wezwany do przestrzegania praw człowieka, zaprzestania kryminalizacji obrony praw kobiet, a także szanowania praw obywateli Unii Europejskiej.